Señora presidenta. Sí, señor Avramopoulos, la Unión Europea hace algo, pero me da la impresión de que hacemos algo mal. O algo, o el cómo algo, o el desde cuándo, o el para qué o el con quién. Porque mientras apoyamos a las Naciones Unidas y a su enviado, el señor Salamé, en su hoja de ruta para que trate de estabilizar un país estallado en mil pedazos ―al que tratamos en esta sala como si fuera un país con Gobierno y un país al que se le puede exigir que haga esto o lo otro, cuando ni siquiera tenemos realmente un interlocutor que gobierne el resto del país—, nos encontramos con que el otro enviado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, o Amnistía Internacional, o Médicos Sin Fronteras, u otras organizaciones que están allí sobre el terreno nos critican ferozmente, porque nuestra política sigue siendo, por desgracia, reactiva.

Los Estados miembros también tienen mucha culpa y mucha responsabilidad. Y, de hecho, estamos acabando de aplicar o bien una agenda italiana o bien una agenda alemana o una francesa o vete a saber. 2017 era el año en el que este Parlamento quería haber estado con los libios. Quería haber ido para significar que la Unión Europea, algo más que solamente los programas financieros, tenía capacidad de dar un mensaje de futuro, un mensaje político de cara a la normalización, la estabilización del país. Me temo que no lo vamos a conseguir, porque precisamente en estos días estamos asistiendo a una situación de desgobierno —por las imágenes y por las situaciones reales de los inmigrantes— en un país al que, vuelvo a decir, tratamos desde la Unión Europea como si fuera un país con gobierno. Y el problema de Libia es que es un país estallado en mil pedazos y al que hay que tratar de otra manera, no como si fuera un país más donde están ocurriendo cosas terribles, pero donde también los ciudadanos libios están pasando cosas terribles. Desde la Unión Europea creo que deberíamos ser un poco más ambiciosos a la hora de hacer para Libia un programa comprensivo y no solamente reactivar si hay inmigrantes, si ahora hay esclavos, si ahora...

Libia es un país completo con todos sus ciudadanos, con todas sus participaciones y tiene necesidad de una política comprensiva y un presupuesto comprensivo y no por partes, que lo único que hacemos es estallarlo en más pedazos.